Señora presidenta, señora alta representante, señorías, se puede ser amigo de Israel, pero eso no quiere decir que cada vez que el presidente de los Estados Unidos tiene una nueva ocurrencia, la Unión Europea tenga que salir corriendo a cambiar sus posiciones.